Ich möchte mich als erstes bei den Kolleginnen und Kollegen der unterschiedlichen Fraktionen dafür bedanken, dass wir in Sachen Menschenrechte gerade auch mit Blick auf religiöse und ethnische Minderheiten hier in diesem Haus einen großen Konsens haben. Wir formulieren vielleicht nicht immer ganz gleich, aber wir wissen gemeinsam, dass in den Beziehungen zwischen unserer Europäischen Union und der Volksrepublik China die Menschenrechte als ein Fundament, auf dem unser Selbstverständnis gründet, nie den zweiten Platz einnehmen können und nie vergessen werden dürfen. Ich möchte deswegen zwei Personen erwähnen Ich möchte Herrn Präsident Tusk erwähnen, der beim letzten Chinagipfel deutlich gemacht hat, dass auch er das so sieht. Ich würde mir wünschen, alle europäischen Führerinnen und Führer würden so klar dazu sprechen wie er. Und ich möchte Herrn Diess erwähnen, den Vorstandsvorsitzenden von VW, der in blamabler Weise gegenüber der BBC erklärt hat, er wisse gar nichts von den Lagern in Xinjiang, von denen Kollegen Scholz gerade sprach. Diese peinliche, unterwürfige Art, nur um den eigenen Gewinn zu mehren, die Menschenrechte zu ignorieren das geht in Europa nicht!